Wir leben in einer Zeit, wo jahrzehntelange Gewissheiten nicht mehr bestehen. Es gab die Gewissheit, dass die europäische Integration immer weiter voranschreiten würde.

Es gab die Gewissheit, dass das europäische Projekt unumkehrbar sei.

Es gab die Gewissheit von Generationen, dass Europa den Beitrag leisten würde, dass es ihren Kindern besser gehen würde, als ihnen selbst. Meine Eltern waren sicher, dass es mir besser gehen würde als es ihnen je gegangen ist. Das war so. Das war eine Gewissheit von Generationen. Und wir, die Jüngeren, wir wussten, dass es uns besser gehen würde als unseren Eltern. Das konnte man sehen. Das konnte man mit Händen greifen. Und dahinter stand die Idee von Europa. Und wie ist es heute? Können wir sagen, dass es unseren Kindern besser gehen wird als uns? Sind nicht unsere Kinder diejenigen, die uns fragen Wie wollt ihr eigentlich absichern, dass der Wohlstand, den ihr ein ganzes Leben hattet, auch unser Wohlstand sein wird? Länder, in denen mehr als 50

hoch qualifizierter junger Männer und Frauen arbeitslos sind, können nicht verbunden werden mit der Gewissheit, dass Europa, so wie es heute ist, die Voraussetzung dafür schafft, dass es wieder Vollbeschäftigung gibt, dass es soziale Sicherheit gibt, dass die Investitionen in Ausbildung und Eltern investieren viel in die Ausbildung ihrer Kinder Früchte tragen. Warum ist das so? Ist das so, weil der europäische Integrationsansatz falsch ist? Ich glaube, da sind wir uns alle einig Nein, die Idee, dass Europa mit gemeinschaftlichem Handeln ökonomisch, ökologisch, sozial, kulturell, versehen mit dafür geschaffenen Institutionen, diesen Wohlstand sichern kann, ist nach wie vor richtig.

Falsch ist, wie sie gemanagt wird. Europa hat nicht eine Krise seiner Idee. Europa hat eine Krise seiner Führung. Deshalb war das, was Sie heute hier gesagt haben, richtig.

Eines der Organe der Europäischen Union, über die wir nie reden, ist der Rat.

Wir haben es mit einem Rückfall in eine Hauptstadtdiplomatie zu tun, die Europa an den Rand des Zusammenbruchs führt.

Da kann man wirklich sagen Das sind die Methoden des Wiener Kongresses im 19. Jahrhundert, wo die Mächtigen Europas, wie sie uns jetzt mitgeteilt haben, einmal im Halbjahr zusammenkommen wollen, um hinter verschlossenen Türen zu beraten und anschließend ihren erstaunten Untertanen mitzuteilen, worüber sie sich mal wieder nicht einigen konnten. Das, meine Damen und Herren, kann nicht die Zukunft Europas sein. Diese Patchwork Demokratie, die die uns da vorsetzen wollen, bei der am Ende ja nicht etwa der gemeinschaftliche Geist entscheidet, sondern der politische Opportunismus der jeweiligen Hauptstadt! Die politische Taktik der letzten Oppositions oder Regierungspartei, im großen oder kleinen Mitgliedstaat, ist am Ende wichtiger als die weltweite Stabilität des Währungssystems. Das ist die Krise in Europa, und dem müssen wir uns entgegenstellen!

Worunter leidet die Europäische Union? Sie leidet darunter, dass die Politik dieser Hauptstadtdiplomatie sich treiben lässt von den Märkten. Übrigens, die gleichen Märkte, und das haben Sie richtigerweise gesagt, die von den nationalen Haushalten vor wenigen Jahren stabilisiert werden mussten. Wenn wir von den Märkten reden, müssen wir einmal konkret werden, Banken, die Milliardenwerte verzockt haben in der Form eines uns ja immer noch das werden wir heute wieder hören als Nonplusultra angepriesenen angloamerikanischen Wirtschaftsmodells. Drei Jahre nach der tiefsten Bankenkrise sind wir in der Situation, tatenlos mit ansehen zu müssen, dass ein Anfang 30 jähriger junger Mann das Geld einer Schweizer Bank in Höhe von 1,5 Milliarden Euro verzockt, verspielt!

Das war eine Schweizer Bank, auf deren Konten das unterstelle ich einmal sicher auch Kapital liegt, das aus Griechenland herausgebracht worden ist, um es dort der Besteuerung zu entziehen. Da bin ich ganz sicher. Deshalb frage ich diese Regierungschefs Wann kommen endlich die konkreten Vorschläge für die Marktregulierungen?

Wann folgen den unzähligen Versprechungen, die gemacht worden sind, endlich Taten? Das sind die entscheidenden Fragen. Es entsteht in Europa aufgrund dieses Verhaltens ein gefährliches Vakuum. Ein Vakuum, das durch das Nichthandeln der Regierungen entsteht. Sie haben heute angefangen spät, wie ich finde, aber hoffentlich nicht zu spät Ihren Anteil zu leisten, um das Vakuum zu füllen, und wir, das Europäische Parlament, sind aufgerufen, in Kombination der Gemeinschaftsorgane Kommission und Parlament die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass da, wo wir es beeinflussen können, diese Marktregulierungen geschaffen werden. Denn es ist völlig klar Wenn ich den Menschen in Deutschland, in Griechenland, in Finnland, in der Slowakei oder wo auch immer die Renten kürze, um anschließend als Regierungschef zu sagen, ich muss aber die Banken stabilisieren deren Manager sagen, sie hätten von den Spekulationen dieses jungen Mannes nichts gewusst, um anschließend mit ihrem Nichtwissen mit millionschweren Abfindungen nach Hause zu gehen da kann ich verstehen, wenn die Leute auf die Straße gehen und rebellieren! Das kann ich verstehen! In das Vakuum des Nichthandelns und des Nichtregulierens dringt ein gefährliches Gemisch von Gefühlen ein Hoffnungslosigkeit einer jungen Generation, Verzweiflung von Eltern, die sehen, dass das, woran sie geglaubt haben, ihr Projekt, nicht mehr liefert, was es bisher geliefert hat. Das führt zu einem gigantischen Misstrauen in unsere gemeinschaftliche Union und in unser gemeinschaftliches Wertekonzept. Diesem Misstrauen muss man begegnen durch konkretes, klares Handeln. Das haben wir heute gehört. Sie haben Recht. Nicht irgendeiner, der in einem Hinterzimmer ausgekungelt worden ist und wenn er noch so schön ist und Herman Van Rompuy heißt ist der Mann, der dieses Problem lösen kann. Wer die Wirtschaftsregierung in Europa will, der kann sie hier haben, da sitzt sie.

Da ist das beschrieben. Was wir nicht brauchen, ist eine Hauptstadtdiplomatie neben den Verträgen. Was wir brauchen sind die europäischen Rechtswerke. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft und kein Zufallsgenerator. Wer will, dass diese Krise gelöst wird, der muss die Gemeinschaftinstitutionen stärken, weil die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts Umwelt, Währung, Migration nicht durch den nationalen Vorgarten gelöst werden können, sondern nur durch ein beherztes Auftreten der europäischen Gemeinschaftsorgane

Das ist unsere Aufgabe als Europäisches Parlament. Ich glaube, die überwältigende Mehrheit in diesem Hause ist dazu bereit, und die wenigen, die glauben, uns hier ob mit Fahnen oder Worten vorexerzieren zu müssen, dass der Nationalstaat die Lösung ist, das sind die Leute, die die Axt an die soziale und friedliche Zukunft der nächsten Generation legen.